Monsieur le Président, la région du Sahel déjà fortement touchée par le changement climatique et fragilisée par la présence d'AQMI est déstabilisée par la guerre en Libye et le retour de mercenaires fortement armés. Le risque de fusion entre certains groupes islamistes et la rébellion touareg nous inquiète mais doit nous obliger à en comprendre les causes. Les politiques d'austérité financière imposées depuis trente ans à l'Afrique par les institutions internationales, les ingérences extérieures, l'exploitation des ressources naturelles ont généré une paupérisation. Au Mali, la population n'a guère vu les retombées sociales et économiques positives qui auraient dû découler de la production de l'or.

Le code minier malien ne prévoit aucune contrainte pour les compagnies minières en termes de responsabilité environnementale et sociale. Cette faiblesse législative rend le sol malien extrêmement attractif. C'est maintenant l'uranium qui est convoité par une société française qui effectue des forages et travaille dans un mépris total des populations et de l'environnement, provoquant la mobilisation des habitants de la commune de Faléa. Au Niger, la France exploite l'uranium depuis quarante ans et la situation de la population locale ne s'est absolument pas améliorée.

Le Niger est classé parmi les derniers pays de la planète en termes d'indice du développement humain. La population locale à majorité touareg, subit de longue date les conséquences sanitaires quasi irréversibles de cette exploitation irresponsable pollution de l'air et contamination des rares ressources en eau de la région. En conclusion, c'est donc un autre développement économique et humain que l'Europe doit favoriser dans cette région.